Das ist aus Sicht der Banken ein notwendiges Übel, denn das wahre Ziel heißt ja, Steuergelder aus dem ESM zur direkten Refinanzierung zu bekommen. Aber wo ist das Problem?

Wir finanzieren das vergangene und zukünftige Zocken privater Akteure mit öffentlichen Geldern.

Ich frage Sie Wie würden wohl tausend Kasinobesucher spielen, wenn sie wüssten, dass ihre Verluste zwar von der EU getragen werden, sie aber die Gewinne selber einstecken dürfen?